din păcate, înțeleg, dl comisar a plecat, eu am rămas în sală, așteptând să primesc răspunsul. Cred că nicio procedură nu a mai fost respectată și nu înțeleg ce s a întâmplat.